Szeretnék gratulálni a jelentést tévőknek és az árnyékjelentést tévőknek. Ez a jelentés bizonyíték arra, hogy a több Európa jobb Európát jelent Európa lakosságának. Egyértelmű a feladat segíteni kell az optimális energiafelhasználást, segíteni kell az ésszerű infrastruktúra fejlesztést és védelmet kell nyújtani a fogyasztóknak. Támogatjuk a gáz és áramszállítás nagykereskedelmének európai uniós szabályozását, támogatjuk és kérjük e szabályozás függetlenségének megőrzését és a források biztosítását. És mindenképpen kérjük, hogy miután minden torzulást a fogyasztóknak, végső soron az európai lakosságnak kell megfizetni, ezért ezt különösen építsék be a büntetéseknél, vegyék ezt figyelembe. Az európai fogyasztók ennek alapján fognak rólunk dönteni, hogy a több Európa valóban jobb e nekik.